Wie die Europäische Union sind auch die Vereinten Nationen mit einer Vielzahl an Herausforderungen konfrontiert die globalen Fluchtbewegungen, der Klimawandel, der weltweite Terrorismus, der Krieg in Syrien, das Chaos in Libyen, aber auch Hunger und Armut in vielen Regionen der Welt. Bei diesen Herausforderungen geht es jetzt vor allem darum, wichtige und richtige Entscheidungen zu treffen und schnelle sowie nachhaltige Lösungen zu präsentieren. Es ist unbestritten, dass die Vereinten Nationen auch weiterhin erster Ansprechpartner bleiben müssen, wenn es um die globale Sicherheit geht. Die Vereinten Nationen müssen sich auch verstärkt mit neuen sicherheitspolitischen Herausforderungen befassen. Erwähnen möchte ich dabei insbesondere den internationalen Terrorismus und sogenannte hybride Bedrohungen.